Het heeft ons meer dan 500 dagen gekost vooraleer die regering er was, maar er zijn wel degelijk verkiezingen aan voorafgegaan.